Monsieur le Président, merci pour cette minute de silence à l'égard de l'ensemble des victimes des ouragans, notamment d'Irma, qui ont sévi dans les Caraïbes et sur les territoires européens de Saint Martin et de Saint Barthélemy. Mais je voudrais que l'on y associe également tous nos vœux de courage, qui doivent accompagner les forces de secours et de sécurité, pour que les pertes humaines ne soient pas plus nombreuses et que l'ordre soit rétabli rapidement. Je voudrais aussi profiter de cette intervention pour saluer la mobilisation de l'Union européenne, et notamment le travail de l'équipe de la DG ECHO, sous l'impulsion du commissaire Stylianides, tant à Bruxelles, au centre de réponse d'urgence, que sur le terrain. Ces efforts doivent être intensifiés. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui solennellement à la mobilisation rapide du Fonds européen de solidarité pour envisager, dès à présent, une stratégie de réparation et de reconstruction dans ces territoires. Cette crise majeure démontre qu'il est prioritaire d'accroître la coordination et la réflexion au niveau européen pour définir des scénarios liés aux nouveaux types de risques et envisager des stratégies de gestion de crise plus adaptées à l'ampleur des catastrophes auxquelles les citoyens peuvent être confrontés, en valorisant notamment notre savoir faire et nos infrastructures de protection et de sécurité civiles qui existent en Europe.